Fără îndoială, întreprinderile piscicole joacă un rol important în economia europeană, iar investițiile în întreprinderile piscicole tradiționale sunt esențiale în dezvoltarea economică a zonelor rurale. Totuși, doresc să subliniez câteva probleme care, din punctul meu de vedere, nu și au găsit locul în acest raport. În primul rând, faptul că în domeniul acvaculturii întâlnim aceleași manifestări ca și în alte domenii în ceea ce privește repartizarea veniturilor de a lungul lanțului de aprovizionare cu alimente. Producătorii din întreprinderile tradiționale obțin prețuri incomparabil mai mici decât cele practicate în magazine, ceea ce constituie o piedică în calea dezvoltării durabile a acvaculturii europene, subiect de care discutăm astăzi.